Señora presidenta, según el Eurobarómetro, la mitad de los jóvenes europeos se sienten excluidos y marginados de toda participación significativa en la vida social y económica. Y esto no se corrige solo con aportaciones económicas de la Unión Europea a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil o la Garantía Juvenil, y más cuando los Estados miembros han malutilizado estos fondos, como ha denunciado el propio Tribunal de Cuentas. Pagar las cotizaciones sociales de las empresas, como en España, solo ha servido para aumentar la precariedad en el escaso empleo generado. O aprovechamos estos recursos económicos para hacer cambios estructurales que generen de verdad empleos de calidad, que apuesten por otro modelo productivo, que garanticen políticas activas de empleo con itinerarios formativos o terminamos de una vez por todas con esas becas que solo sirven para generar mayor precariedad